virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu flutningsmenn tillögunnar ásamt mér eru háttvirtir þingmenn birgitta jónsdóttir og ásta guðrún helgadóttir tillagan er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela forsætisnefnd alþingis að láta undirbúa lagafrumvarp um sérstaka stofnun á vegum alþingis sem hafi sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu við undirbúning frumvarpsins verði meðal annars litið til eftirfarandi verkefna slíkrar stofnunar a hefja athugun að eigin frumkvæði b taka við kærum og kvörtunum einstaklinga sem telja lögreglu hafa brotið á réttindum sínum c rannsaka meint brot lögreglumanna í starfi d rannsaka tilkynningar innan úr lögregluliðum um einelti og kynferðislega áreitni e rannsaka upplýsingar frá nafnlausum afhjúpendum innan lögreglu eða stjórnsýslu þá verði við undirbúning frumvarpsins metið hvort stofnunin geti einnig farið með ákæruvald í slíkum eftirlitsmálum í frumvarpinu verði kveðið sérstaklega á um sjálfstæði stofnunarinnar forsætisnefnd leggi frumvarpið fram til kynningar ásamt kostnaðargreiningu eigi síðar en á vorþingi tvö þúsund og

og efnislega sennilega að miklu geta orðafarslega sú sama og ég flyt hér nú í dag með sérstöku leyfi forseta í tillögunni er gert ráð fyrir að frumvarpið kveði á um fjölþætt hlutverk stofnunarinnar í fyrsta lagi almennt eftirlit með starfsemi lögreglunnar í því felst til dæmis eftirlit með því að verklagsreglur séu til og aðgengilegar fyrir lögreglumenn eftirlit með beitingu valdheimilda lögreglunnar framkvæmd húsleitar símhlustun handtökum vistun handtekinna manna og eftirlit með þjónustu lögreglunnar við almenning í öðru lagi könnun mála vegna kvartana sem koma frá almenningi félagasamtökum einstaklingum eða lögaðilum oft koma upp mál sem tengjast framkvæmd lögreglustarfa sem benda til þess að eitthvað hefði mátt betur fara án þess þó að beinlínis liggi fyrir grunur um að refsivert brot af hálfu lögreglu stofnunin gæti sinnt kvörtunum af því tagi og haft valdheimildir til að kalla eftir skýringum og gögnum frá lögregluembættum í þriðja lagi er rannsókn minni háttar brota lögreglumanna hér er átt við bæði meint brot lögreglumanna gegn starfsskyldum sínum og meint brot þeirra gegn almenningi og einstaklingum í fjórða lagi rannsóknir á meiri háttar brotum lögreglumanna hvort sem er í starfi eða utan þess hér er átt við þau brot sem fangelsisrefsing eða verulegar fjársektir geta legið við sérstök athygli er vakin á því að ólíkt rannsóknum minni háttar brota sem aðeins eiga að ná til meintra brota meðan á skyldustörfum stendur er mælt með því að stofnunin rannsaki einnig meiri háttar brot sem grunur leikur á um að lögreglumaður hafi framið utan vinnutíma

veruleg fjársekt eða fangelsisrefsing einnig væri með því tryggt að slíkar rannsóknir hefðu yfirbragð trúverðugleika umfram það fyrirkomulag sem nú er við lýði í fimmta og síðasta lagi þarf að skoða hvort unnt væri að veita stofnuninni ákæruvald í málum sem undir hana heyra það kallar þó á sérstaka skoðun stjórnskipunarlaga með tilliti til þrígreiningar ríkisvaldsins en markmiðið er að gera ákæruvald í málefnum lögreglu síður tengt lögreglunni

ríkar ástæður fyrir því að halda úti sérstöku sjálfstæðu eftirliti með lögreglunni það kemur upp á hverju ári gagnrýni gagnvart lögreglu og framferði hennar án þess að endilega sé um að ræða eitthvað sem lögreglan gerir með beinlínis brot á hegningarlögum eða eitthvað þvíumlíkt sem dæmi hvernig lögreglan leitar að fólki og undir hvaða kringumstæðum sem dæmi hvort það þykir eðlilegt að leita beinlínis á öllum gestum tiltekinna hátíða eins og extreme chill hátíðinni sem var haldin í ár

nýtt skipulag í gangi hjá lögreglunni og lögreglan vilji svolítið sýna hver ræður á þeim stað ég veit ekki hvort það er satt virðulegur forseti en það er alla vega það sem maður heyrir úr öllum áttum þetta leiðir af sér að lögreglan er kannski að beita aðferðum sem eru um fram það sem er nauðsynlegt ég trúi því staðfastlega að fólk almennt vilji ekki vera undir stöðugu eftirliti og stöðugu áreiti frá laganna vörðum nema það sé nauðsynlegt að því sögðu þá er líka mikilvægt að halda því til haga að þessi tillaga er ekki lögð fram alfarið til þess að eingöngu öllu heldur ekki eingöngu til þess að almenningur sjálfur njóti góðs af heldur einnig lögreglan sjálf það er mikilvægt fyrir lögregluna sjálfa og margir háttvirtir lögreglumenn og yfirlögregluþjónar og lögreglustjórar hafa beinlínis kallað eftir því óaðspurðir að komið verði á fót sjálfstæðu eftirliti með lögreglu til þess að línurnar séu skýrar til þess að verklagið sé skýrt til þess að þegar það verður til hefð fyrir því að gera eitthvað sem er ekki alveg í fullu samræmi við laganna bókstaf þá sé það lagað með einhverjum hætti meðan lögreglan stólar á slíkt eftirlit frá fólki sem hún einnig vinnur mikið með þá gerist það óhjákvæmilega að það verður til ákveðin menning svona félagamenning einhvers konar það er ekki gott fyrir þá lögreglumenn sem vilja standa hvað best að starfinu og vilja að lögreglan njóti sem mests trausts frá öllum stéttum þjóðfélagsins þar á meðal þeirra sem eru oft með hið svokallaða víðfræga vesen þeir lögreglumenn eiga erfitt með að tryggja að þeir geti starfað sem best í þágu réttinda borgaranna ef það myndast einhvers konar menning sem gerir það að verkum að lögreglan hafi tilhneigingu til þess að haga sér einhvern veginn öðruvísi heldur en fólk ætlast til gott dæmi um þetta er þegar menn eru handteknir en þeim er ekki sagt hvers vegna þegar lögreglumenn eru stundum spurðir að þessu

oft ekki gert og það þykir ekkert sérstakt tiltökumál af einhverjum ástæðum þetta er sennilega einhvers konar menningarlegt atriði sem hefur fengið að þróast í áranna rás menn líta á þessa réttindarunu í bandarískum bíómyndum og hugsa með sér að það eigi bara heima í bíómyndum en

handtaka menn og fara með þá niður á stöð ef ekki veitisti leyfi til þess að leita á fólki þá virkar það þannig að einhver einstaklingur sem er kannski eða kannski ekki með hið víðfræga vesen eða jafnvel ekki meint vesen heldur bara er á einhverjum stað á einhverjum ákveðnum tíma og lögreglumaður vill fá að leita á viðkomandi þá gerist það trekk í trekk maður heyrir endalausar svona sögur virðulegur forseti af því lögreglumaður vill fá að leita á einstaklingum einstaklingurinn segir nei eða hvers vegna eða eitthvað þvíumlíkt þá hótar lögreglumaðurinn því að fara með viðkomandi burt úr hverju svo sem er í gangi skemmtun eða hvaðeina niður á lögreglustöð og húka þar og bíða þar eftir dómsúrskurði frá dómara vegna þess að það eru bara tvær lögmætar kringumstæður þar sem lögreglumaður má leita á almennum borgara það er annars vegar með dómsúrskurði og hins vegar með samþykki þess sem leitað er á hins vegar má lögreglan fara með viðkomandi niður á stöð má handtaka hann og hefja rannsókn við grun og síðan bíða þar eftir dómsúrskurði þá jafnan er viðhorfið þannig að vegna þess að viðkomandi hafnaði leit þá hljóti hann að hafa eitthvað að fela og þar af leiðandi auðvitað fæst dómsúrskurður þetta er sambærilegur vandi og á við um símhleranir og heimildir til hlerunar þær eru eiginlega samþykktar sjálfkrafa ef mönnum sem a mikið sem dettur í hug að spyrja þetta er eitt af þeim vandamálum sem er ekki auðvelt að taka á með öðrum leiðum heldur en hafa einhvers konar sjálfstætt eftirlit þar sem eftirlitsaðilinn er ekki tengdur þeim sem eftirlit er haft með þá ítreka ég aftur að lögreglumenn sem vilja hafa þetta í lagi tala nú ekki um lögreglustjóra sem vilja hafa þetta í lagi eins og háttvirtur fyrrverandi lögreglustjóri stefán eiríksson eða háttvirtur fyrrverandi yfirlögregluþjónn geir jón þórisson sem einmitt studdi þetta mál í fyrra með öðrum orðum þá þjónar sjálfsagt eftirlit með lögreglu hagsmunum alls samfélagsins líka lögreglunnar sjálfrar ég held að ef við hefðum þetta sjálfstæða eftirlit

bara vegna þess að það er tortryggni í gangi það er þótt lögreglan njóti mikils trausts almennt í samfélaginu þá er mjög stór hópur í samfélaginu sem treystir ekki lögreglunni treystir henni ekki

og þarf sjúkraaðstoð einhver sem er á svæðinu vill ekki hringja í lögregluna af ótta við lögregluna vegna fyrri samskipta þá yfirleitt enginn vill hafa þetta svona allra síst lögreglan tel ég það eru rök fyrir því að samþykkja þetta góða mál og koma á fót þessu eftirliti að öðru leyti ætla ég bara að vísa í greinargerð með tillögunni og